Voorzitter, ook ik wil mijn afschuw uitspreken over de aanslag die zojuist gepleegd is op de kerstmarkt hier in Straatsburg, en ik wens de slachtoffers heel veel sterkte.

Deze overbodige hulp heeft volgens de Rekenkamer in de helft van de gevallen niet tot de gewenste uitkomsten geleid. De EU wil altijd maar meer en meer. Wat ons betreft is minder, veel minder, verstandiger. Het niveau van de begroting 2018 is al hoog genoeg.